Ez egyrészről természetesen örömteli folyamat, ugyanakkor számos megoldandó feladat elé állítja a nemzeti kormányokat. Itt nem csupán az egészségbiztosítási rendszerek pénzügyi fenntarthatóságára gondolok, hanem például az időskorúak életkörülményeinek javítására, rendszeres testmozgásuk elősegítésére.

Ezúton is szeretném megköszönni a jelentéstevő és az árnyékjelentéstevők segítségét, hogy ezek a javaslatok a jelentésbe végül bekerülhettek. A jelentés 7. cikkének c pontja figyelmeztet arra, hogy a rendszeres testmozgás hiánya számos egészségügyi probléma kialakulásához vezet. A halálhoz vezető kockázati tényezők között a negyedik leggyakoribb okként tartja számon a WHO. Rámutat a jelentés arra is, hogy a gyermekkorban megszokott rendszeres testmozgás felnőttkorban természetes igénnyé alakul, és így e kockázati tényező kiküszöbölhető. Magyarországon 2012 szeptemberétől az alsóbb osztályokban kötelezően bevezettük az általános iskolákban a mindennapos testnevelést.